Musím přiznat, že v řadě případů vidím problémy, které s uplatněním práv cestujících mohou nastat a jejichž pokrytí pojištěním bude jistě velmi zajímavým segmentem pro řadu finančních institucí. Na druhé straně logicky na základě těchto nových nákladů vzroste i cena přepravy. To, že v případě práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě Rada zásadním způsobem zkusila změnit základní prvky návrhu nařízení, není nic nového.

Zde bych rád poznamenal, že u poškození pomocného vybavení, jako jsou invalidní vozíky, se předpokládá náhrada škody v plné výši, což s sebou přináší určitou nejistotu a bude jistě třeba tuto formulaci pro účely pojištění upřesnit, např. horním limitem

práva cestujících v případě zrušení spoje či jeho zpoždění jsou poměrně jasně stanovena. Za pozitivní považuji také zlepšení informovanosti cestujících

podobně jako u většiny mých kolegů vítám, že přechodné období k provádění tohoto nařízení bylo zkrácena na maximálně 4 roky.

Věřím, že nenastane zásadní problém ani se stanovením uplatnění práv cestujících na linkách souběžných s částí dálkové přepravy v blízké budoucnosti. Otázkou u stanovených finančních limitů samozřejmě zůstává chybějící inflační doložka, která by finanční limity upravovala ve shodě s vývojem kurzu eura tak, aby stanové limity zůstaly reálně ve stejné výši.

Konečným cílem je další rozšíření práv cestujících ve všech druzích dopravy a tento další krok v autobusové a autokarové dopravě je rozhodně zdařilým výsledkem dohodovacího řízení.